Spoštovana predsednica, predstavniki vlade, spoštovane kolegice in kolegi. V sodobnih ustavnih ureditvah je volilna pravica ena od temeljnih političnih pravic državljana. To določa tudi Ustava Republike Slovenije, ki poudarja splošnost in enakost volilne pravice. Na to opozarja tudi predlog zakona, ki pravi, da so volitve v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in osnovni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov, zlasti predstavniškega telesa na državni in lokalni ravni. Volitve in referendume izvajajo volilne komisije in volilni odbori. Za zakonito in pošteno izvedbo volitev, je zlasti pomembno delo njihovih članov, ki vodijo glasovanje na voliščih in ugotavljajo izid glasovanja na volišču. Verjetno se vsi strinjamo, da gre za delo, ki ni lahko in pri katerem je treba biti izjemno natančen. mednarodne institucije, ki ocenjujejo izvedbe volitev, so že večkrat izrazile mnenje, da se v Sloveniji volitve izvajajo na zelo visokem nivoju. V svojih poročilih poudarjajo pozitivno presenečenje nad številnimi volišči, kjer je volivcev manj kot sto oziroma petdeset. Zakon, ki smo ga podpisale vse poslanske skupine, si prizadeva za kontinuiteto dobrih praks. V Sloveniji smo imele več kot četrt stoletja urejeno tako, da člani volilnih odborov od od nadomestil, ki so jih prejeli za opravljeno delo na volitvah in referendumih, niso plačevali dohodnine oziroma se plačila nadomestil niso vštevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Poleg tega se je članom volilnih odborov plačevalo nadomestilo v gotovini. Pred izvedbo predčasnih volitev v državni zbor se je vzpostavilo vprašanje preglednosti porabe javnih sredstev in pravilnosti izplačil. Nekako v zadnji minuti potem, ko so bili volilni odbori že imenovani, je bilo obelodanjeno, da bodo njihovi člani zaradi svojega dela zapadli v plačilo dohodnine. Pomanjkanje strateškega premisleka je posledično vodilo v izstopanje iz članstva v volilnih odborih, zato je bila tik pred volitvami sprejeta začasna rešitev, da članom namesto nadomestila pripada pravica do povračila stroškov. V danem trenutku je bil to najboljši možen izhod v sili, na dolgi rok pa žal ne, saj je rešitev v nasprotju z Zakonom o volitvah v Državni zbor, ki določa, da imajo člani volilnih odborov za svoje delo pravico do ustreznega nadomestila. S predlogom zakona situacijo rešujemo tako, da bo nadomestilo za delo v volilnih odborih na volitvah in referendumih postalo predmet oprostitve po Zakonu o dohodnini. Istočasno še zvišujemo znesek oprostitve za odstop prostora za izvedbo volitev, kar bo volilnim organom omogočilo lažje pogajanje z zasebniki za oddajo prostorov. V skladu z novelo bo plačilo dohodnine oproščen dohodek, ki ne bo presegel štiriinosemdeset evrov. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca bomo predlog zakona soglasno soglasno podprli, ker si prizadevamo rešiti potencialno situacijo nezanimanja za delo v volilnih odborih, zaradi zapadanja v plačilu dohodnine ali možnost uvrstitve v višji razred zaradi dela za državo. Torej gre definitivno za rešitev, ki je v javnem interesu. Ne nazadnje pa si želimo ohranjati tradicijo poštenih in profesionalno izpeljanih volitev v naši državi. Veseli pa nas tudi dejstvo, da smo ob tem strnile vrste, prav vse poslanske skupine, kar je glede na preteklo prakso precej osvežujoče. Hvala. Hvala lepa. Magistra ...